Dans mon bureau, il y a cinq ans, nous discutions ensemble des conditions dans les prisons de Bachar al Assad et nous parlions de la tentation du suicide.

Quels que soient les massacres aujourd'hui, je n'avais jamais imaginé dans ma vie que je verrais ce jour ci en Syrie. Cela veut dire qu'au delà des massacres, au delà des horreurs qui se passent je vais en parler il y a un espoir dans la population civile, aujourd'hui, en Syrie, que nous ne pouvons pas décevoir.

J'ai devant les yeux les rapports de Human Rights Watch ceux d' Amnesty International j'ai tout ce qui commence à être recensé sur les crimes contre l'humanité, sur les tortures aujourd'hui en Syrie et je n'ose même pas, Monsieur le Président, vous lire un de ces témoignages car

Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons préparer l'après Bachar al Assad. Nous devons aujourd'hui argumenter, prendre les témoignages.